Enerzijds verdwijnt zijn politieke invloed nu de keuze van energiebronnen naar de Europese Unie gaat, wat overigens in strijd is met artikel 194 van het Verdrag. Anderzijds betaalt hij ook een hogere prijs voor energie dan hij zou doen op een werkelijk vrije energiemarkt. De Commissie meldt successen zoals groei en investeringen, maar de burger betaalt dat gewoon met zijn belastingcenten. Waar de Commissie spreekt van juiste prijssignalen in de energiemarkt, ziet de Nederlandse burger wat overheidsbemoeienis met energie in de praktijk betekent. In Nederland gaat de belasting op energie van 800 naar 1000 EUR per jaar per huishouden. Want zonder subsidie draaien de windmolens niet. Waar, Voorzitter, is die zogenaamde goedkope of goedkopere duurzame energie? Die is in de praktijk dus onbetaalbaar. Voorzitter, de energie unie gaat niet om verstandige keuzes, om onafhankelijkheid of om welvaart, maar om centralisering van macht.